I primi decessi per l'AIDS sono stati diagnosticati oltre trent'anni fa e l'HIV è diventato rapidamente un dramma globale. Allo stato attuale, dei 36,7 milioni di persone che vivono con l'HIV, meno della metà accede a trattamenti sanitari specifici. Un approccio concreto richiede la definizione di obiettivi ambiziosi a scadenze brevi che prendano in considerazione, allo stesso tempo, politiche di prevenzione finalizzate alla riduzione del numero di persone infettate, politiche sanitarie per ridurre il numero di persone che muoiono di AIDS e politiche sociali per eliminare la discriminazione correlata al contagio da HIV. È auspicabile che nella prossima riunione di alto livello delle Nazioni Unite di New York vengano prese decisioni coraggiose che non lascino indietro nessuno, perché è chiaro che la lotta all'AIDS dipende solo dall'efficacia delle politiche messe in campo. La tecnologia, le medicine e gli strumenti a nostra disposizione sono in grado di consentire il raggiungimento dell'obiettivo fissato con l'adozione dell'agenda ONU di eradicare l'epidemia entro il 2030. Affinché ciò avvenga, è necessario però che questi strumenti disponibili siano maggiormente e concretamente fruibili da tutti, anche nei paesi poveri.